Én magam is támogatom a Bizottságnak ezt a javaslatát.

Azt gondolom azonban, hogy vannak még olyan feltételek, amelyeknek a kidolgozásával foglalkoznunk kell a későbbiekben. Erre jó lehetőséget ad a derogáció lehetősége, amellyel ha mondjuk a Magyarországot érintő három légitársaságról beszélünk már ketten is előre jelezték, hogy élni fognak. Tehát azt gondolom, hogy az irány jó, határozott lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a károsanyag kibocsátás összességében csökkenjen.